Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dovolte, abych také já poděkoval paní zpravodajce za práci, kterou odvedla při přípravě zprávy, a vám všem za to, s jakou pečlivostí jste se touto prací zabývali. Směrnice o farmakovigilanci nebyla významně upravována skoro celých deset let, a proto mi dovolte upozornit na fakt, že komplexní revize této směrnice je více než nutná. Plně podporuji, aby byl pacient vždy lépe informován a zároveň aby byl pro lékaře plnohodnotným partnerem. Zásadní úlohu v této změně bezpochyby sehraje právě dostupnost informací a mezi tyto informace pochopitelně patří i informace o lécích, jejich účincích i nežádoucích účincích. Sjednocení informací o účincích léků na jednom místě, stejně tak jako dobrá, fungující výměna informací mezi národními informačními systémy v této věci povedou ke zlepšení informovanosti, ke zvýšení důvěry občanů v léky a mohou zabránit fatálním následkům,

rychlým stažením nebezpečného přípravku z prodeje. Tedy toto opatření pomůže zlepšit zdraví, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče.